Astfel, un sfert din speciile existente ar putea să dispară în următorii 30 de ani. Susțin articolul 44 privind implicarea suplimentară a actorilor locali.

Semnalez că strategia UE pentru regiunea Dunării include prezervarea biodiversității în domeniile sale de acțiune în cadrul axei prioritare protecția mediului.

De exemplu, peste o sută de persoane implicate în asemenea activități au fost prinse în cele patru luni de la înființarea gărzii de coastă în Dobrogea.